S'agissant de la mobilité, qui est un de ces douze leviers, nous travaillons, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur plusieurs chapitres, notamment sur les qualifications professionnelles. Nous allons favoriser la mobilité en simplifiant les procédures de reconnaissance mutuelle des qualifications, en les rendant plus efficaces. Nous allons comme le Parlement y travaille et le souhaite proposer la création d'une carte professionnelle européenne pour faciliter cette mobilité à travers tous les États membres.